Entre otras cosas, este plan incluye la ejecución de sentencias de muerte para encausados por terrorismo. Por desgracia, hemos podido comprobar cómo, dentro del paraguas de la acusación de terrorismo, el Gobierno de Pakistán está incluyendo todo tipo de casos, sobre todo para perseguir a la oposición política y social.

Esta situación es un claro paso atrás desde la moratoria de 2008, que alivió parcialmente la ejecución de civiles. Pero desde comienzos de 2015 esta moratoria ha finalizado completamente para todos los sentenciados por delitos capitales. Desde aquí queremos exigir no solo juicios justos y con garantías y la libertad para los activistas políticos encarcelados de manera injusta en Pakistán como Baba Jan, sino que queremos levantar nuestra voz por la abolición global de la pena de muerte. En nuestra opinión, esta situación muestra, una vez más, las vergüenzas de una Unión Europea y, en particular, de la Comisión que permiten que Pakistán sea uno de los ocho países que se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias —el SPG—, por el que se obtienen tarifas preferenciales a cambio del compromiso de respetar los derechos humanos, que Pakistán no respeta.

Sabemos, por ejemplo, que muchas empresas europeas importan productos textiles manufacturados de Pakistán y seguramente se benefician de este marco. Lo que es intolerable es que a cambio de esto, de esos negocios, la Comisión haya mirado a otro lado ante la violación sistemática de los derechos humanos en Pakistán.